Señor Presidente, salvando las distancias en materia de terrorismo y de inmigración, he constatado que la Unión Europea se mueve, desgraciadamente, a golpe de situaciones de emergencia, como la de un grave atentado o un masivo desembarco de inmigrantes, como el que está ocurriendo actualmente en Lampedusa, donde el éxodo de ciudadanos de Túnez hacia las costas italianas puede desembocar en una crónica de una muerte anunciada. El viaje de la esperanza puede terminar convirtiéndose en un viaje maldito y pesará sobre nuestras conciencias, sobre las de todos aquellos que asistimos a estos continuos flujos incontrolados y no decimos ¡basta!

Cuando ocurra, nos llevaremos las manos a la cabeza, pero, al día siguiente, nos olvidaremos. Los ciudadanos europeos tienen la obligación y el derecho de saber la verdad que la Estrategia del Mediterráneo no funciona, que la política de inmigración común seguirá siendo un sueño mientras los países europeos no se comprometan con medios económicos suficientes para que Frontex tenga efectividad.

¿Creen realmente que Frontex en la actualidad puede garantizar la seguridad de las fronteras europeas?

Y esperemos que los ciudadanos de Egipto, Túnez y otros países del Magreb no decidan en masa buscar un futuro mejor en Europa sino que lo hagan en sus países, porque para eso han luchado, y nosotros deberemos contribuir a ayudarles. Por tanto, solidaridad y responsabilidad, pero sobre todo verdad, a la hora de hablar de una política europea de inmigración común, hoy día más necesaria que nunca.